Hvala. Ja, koalicija ima, pripravljene rešitve. V koalicijski pogodbi piše: "Ustvariti moramo pogoje, v katerih se bodo mladi lažje odločali za otroke." Imamo pa zakon v državnem zboru. Ta ista koalicija je proti. Toliko o tem, koliko spoštujete svojo koalicijsko pogodbo in koliko imate pripravljenih zadev. Danes smo slišali o tem, kako boste vi težili h končnemu cilju brezplačni vrtci za vse. Pa me zanima, spoštovane predstavnice ministrstva, finančni okvir te vaše rešitve, ki jo pripravljate in jo boste izvedli v tem mandatu. Kajti če problem dati enaindvajset milijonov evrov za ta ukrep, ki ga predlaga Nova Slovenija, kje boste potem vzeli, bom rekel, ne, denar, vaše besede od kje denar. Vlada, ki je v stotih dneh zapravila pol milijarde za kupovanje socialnega miru nima enaindvajset milijonov za otroke. To povejte. In povejte, zakaj nimate enaindvajset milijonov za te otroke. Zato ker napačen predlagatelj. To, gospod, kar je rekla vaša gospodična iz poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek: "Pusti jih pri miru, nobenega njihovega ukrepa ne bomo sprejeli." To je ta nova politika, ne glede na to, na vašo koalicijsko pogodbo. Skratka, koliko bodo stali brezplačni vrtci za vse? In kdaj lahko pričakujemo ta zakon? Je prvo vprašanje. Druga zadeva, glede leta dva tisoč osem, zanimivo, SD je takrat podprl zakon, danes zelo podobnega zakona ne bodo podprli, za razliko od, poslancev SD-ja smo na potem desnem krilu konsistentni. Zagovarjamo slovensko družinsko politiko, ne pa glasujemo glede na to, kje smo in v katerem času smo. In še več, dva oziroma dve poslanki koalicije sta rekli: "In vemo, kako je bilo, da ni bilo okej." Bilo je zelo dobro je bilo. Zakon iz leta dva tisoč osem, povišala se je rodnost. Ne samo zaradi tega ukrepa, da ne bo pomote. Mislim, da je bilo sprejeto takrat v enem ali dveh paketih, pet ali šest zakonov s področja družinske zakonodaje, ki so dali spodbudo mladim moškim, mladim ženskam, da so se odločili, da gredo v to, kar se reče družinska politika in da bodo z veseljem vzgajali v Sloveniji otroke. Bilo je rečeno, od kje denar, pa treba je začeti varčevati. Torej bomo začeli varčevati na otrocih. Spoštovani poslanci koalicije, začeli ste varčevati na otrocih. Na popolnoma napačnem koncu ste začeli varčevati. Ta ukrep je malo dražji kot ukrep, ki ga je zadnjič predlagal kolega Zvone Črnač glede karavanškega predora, ker bi takole privarčevali štirinajst milijonov, pa predsednik vlade tišči glavo v pesek kot noj, ker tam bojo dobili, pravi, teh štirinajst milijonov ne Turki, ampak prijatelji, ki so bili s koalicijskimi poslanskimi skupinami tukaj, pa ker so otroci od vseh, ne samo od koalicijskih poslanskih skupin, pa enaindvajset milijonov nimate. Toliko o tej vaši konsistentnosti, kje boste začeli varčevati. In spoštovani in spoštovane, ZUJF, očitno bo treba vsem poslancem, tako novim, pa tudi določenim starim, ki imajo probleme s, tem ZUJF-om, enkrat dati na mizo ta zloglasni ZUJF. Predvsem pa tam končne in prehodne določbe, ki smo jih omenjali. In kot je rekel kolega Jože, tudi poslanci Desusa so sedeli na tistih nočnih sejah, ko smo rekli, vsem bomo malo vzeli, s težkim srcem, ampak smo se zavezali, da najkasneje v dveh letih bomo ZUJF skoraj v celoti ukinili. To je bilo jeseni dva tisoč dvanajst. Jeseni dva tisoč osemnajst ta vaš zloglasni ZUJF, po tretji vladi levih strank še kar velja na določenih segmentih in na žalost velja na določenih segmentih, ki se jim reče tudi družinska politika. Tako da, spoštovani, naslednjič, ko bo kdorkoli operiral z ZUJF-om, preberite si ZUJF, potem pa se poglejte na ogledalo, poglejte, kaj so vaši poslanski kolegi iz SD, Desus, SMC, Zavezništva Alenke Bratušek in reinkarnirana LMŠ, iz vseh tistih zloženk, ki prihajajo, ki so, ki naj bi bile liberalne, pa niti blizu niso temu, kaj ste počeli s tem zloglasnim ZUJF-om. Le tam ste ga spustili mimo, kjer se vam je zdelo, in očitno se vam ne zdi prav, da bi ta zloglasni ZUJF, dali mu rdečo luč in rekli: "Ne, na področju otrok, na na področju družinskih zadev pa tega ne bomo delali." In ko govorite računsko sodišče je nekaj reklo. Spoštovani predstavniki SMC, SD in pa Desus, vsaj dve odločbi ustavnega sodišča imamo iz prejšnjega mandata, pa jih ne spoštujete, vi se pa izgovarjate na eno odločbo računskega sodišča, ki govori o otrocih. Skratka, da zaključim, spoštovane predstavnice vlade, zanima me, koliko bodo stali brezplačni vrtci za vse. Zaključil pa bom z SMS-om, ki sem si ga prepisal od ene gospe, ki mi ga poslala: "Hvala, ker se borite za nas, za nas in za naše otroke, ampak slej ko prej bomo šli vsi v Avstrijo, kjer je bolj ugodna družinska politika."